Hvala, predsedujoči. Gospod Grims vztrajno trdi, da je Che Guevara množični morilec, da je rasist, da je ksenofob. Če je vse to res, potem se sprašujem, zakaj gospod Grims Che Guevara ne mara.